To nieduża korekta, patrząc na budżet wielkości 164 mld euro. To, co mnie najbardziej jednak cieszy, to to, o czym mówiła już koleżanka Šojdrová, czyli uratowanie programu stypendialnego Erasmus, który nie tylko został uratowany, ale poprawiono jego kondycję. Kreatywna Europa w trzech podprogramach kluczowych także odniosła w tej materii sukces, czyli się obroniła. I programy pilotażowe jedynie 4 z 16 nie uzyskały akceptacji, ale chcę za te 12 bardzo serdecznie podziękować.